Danke an alle, die sich in unzähligen Trilogen eingesetzt haben, dass dieses Ergebnis jetzt vorliegt. Die Datenschutzgrundverordnung als solche enthält viele gute Modernisierungen, notwendige Anpassungen des europäischen Datenschutzrechts an das digitale Zeitalter. Ich möchte aber jetzt in meinem Beitrag auf die Beschäftigten hinweisen die sind nämlich verloren gegangen und mehr oder weniger daran erinnern, wie wichtig es ist, auch für sie entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das Ergebnis ist nämlich ernüchternd, weil nichts im Beschäftigten Datenschutz erreicht werden konnte. Wir im Europäischen Parlament haben brav gearbeitet im Beschäftigungsausschuss, im Innenausschuss, doch den Mitgliedstaaten war das offensichtlich nicht wichtig genug. Es gab hier keine detaillierte Debatte. Dementsprechend sieht die Situation aus, wie sie nun aussieht, nämlich Die Vorschläge des Europäischen Datenschutzbeauftragten wurden übernommen gut so und es gibt auch eine sogenannte Bereichsausnahme in Artikel 82 für die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext. Das ist allerdings relativ wenig, muss man sagen. Mir ist es als Europapolitikerin insofern zu wenig, als ich manchmal irgendwie meinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Europa mehr anbieten möchte, dass ihnen hier im digitalen Zeitalter auch entsprechende Regelungen erarbeitet werden. Ich muss insofern die Mitgliedstaaten kritisieren, die offenbar nicht genug Willen haben, hier europäisch zusammenzuarbeiten, und möchte die Kommission schon jetzt auffordern, dies mehr oder weniger als Arbeitsauftrag für das nächste Projekt, den Beschäftigungsdatenschutz, wahrzunehmen.